Kahju on ainult sellest, et minnakse mööda asja põhivõtmest ja selle tuumast selle konflikti lahendamise võti on Moskvas ja Kremlis.